Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, vreau să adaug la ceea ce s a spus aici cu care sunt de acord, mai puțin cu ceea ce spunea domnul Schwab că, anul trecut, grupul nostru, un grup de colegi din Cehia, Croația, România și Italia, am organizat o conferință și vreau să trag un semnal de alarmă. Companiile mari care au fost prezente la această dezbatere vizavi de produsele duale au ridicat câteva argumente absolut aiuritoare. Au ridicat problema gustului așa cum am auzit și aici, că fiecare țară are alt gust și au ridicat problema puterii de cumpărare.

Dacă vrei un gust specific într o anumită țară, îi pui un ambalaj specific și o etichetă specifică. Dacă ții cont de puterea de cumpărare, aduci în țara aceea un produs de calitatea întâi, cu un ambalaj specific, și alt produs de calitatea a doua, cu alt ambalaj specific. Aici este vorba de înșelăciune și nu numai de faptul că avem cetățeni de mâna a doua sau mâna întâi. E o înșelăciune, e o concurență neloială și, domnule comisar, trebuie să aveți grijă că aceste mari companii nu au de gând să renunțe, chiar dacă noi aici adoptăm un regulament. Vreau să fie votat amendamentul pe care raportoarea l a înaintat și l au semnat peste 70 de colegi, pentru că avem nevoie de protecția consumatorilor, avem nevoie de tratament egal, avem nevoie de a îndepărta această înșelăciune și banii necuveniți pentru marile companii.